hundrað sextíu og tvö tvö þúsund og sex um fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og um upplýsingaskyldu þeirra fyrir síðustu alþingiskosningar átti sér stað mikil umræða um styrkveitingar til stjórnmálaflokkanna og frambjóðenda þeirra á árunum áður en lög um fjármál stjórnmálasamtaka tóku gildi þann fyrsta janúar tvö þúsund og sjö samkvæmt bráðabirgðaákvæði í þeim lögum ber forsætisráðherra eigi síðar en þrítugasta júní tvö þúsund og tíu að skipa nefnd fulltrúa allra stjórnmálaflokka á alþingi til að endurskoða lögin og framkvæmd þeirra það er mat mitt að rétt væri að flýta þessari endurskoðun í ljósi þeirrar umræðu sem skapaðist og vegna ábendingar nefndar evrópuráðsins um varnir gegn spillingu gregonefndarinnar svokölluðu í skýrslu nefndarinnar frá því apríl tvö þúsund og átta kemur fram að íslenska ríkinu ber að upplýsa gegn fyrir lok október næstkomandi um viðbrögð við ábendingum nefndarinnar ég ákvað því að skipa þegar nefnd til að endurskoða lögin skömmu eftir að ný ríkisstjórn tók við í maí síðastliðinn nefndinni var jafnframt talið að fylgja eftir og leiða til lykta hugmyndir um að ríkisendurskoðun verði falið að gera úttekt á fjárreiðum stjórnmálaflokka fyrir gildistöku laga númer hundrað sextíu og tvö tvö þúsund og sex nefndina skipuðu fulltrúar allra stjórnmálaflokka sem sæti eiga á alþingi auk fulltrúa frjálslynda flokksins og eins fulltrúa forsætisráðherra nefndina skipuðu ágúst geir ágústsson sem var formaður nefndarinnar margrét s björnsdóttir gera ingþórsdóttir drífa snædal sigfús ingi sigfússon jóhann kristjánsson og magnús reynir guðmundsson ég vil nota þetta tækifæri og þakka nefndinni fyrir skilvirka og góða vinnu það er skemmst frá því að segja að í kjölfar vinnu nefndarinnar undirrituðu samfylkingin sjálfstæðisflokkur vinstri hreyfingin grænt framboð framsóknarflokkurinn og frjálslyndi flokkurinn ásamt borgarahreyfingunni þann fjórtánda júlí síðastliðinn samkomulag um að ríkisendurskoðun verði falið að veita viðtöku og birta upplýsingar um öll bein framlög til þeirra auk annarra framlaga sem metin eru að fjárhæð tvö hundruð þúsund krónur eða meira samkomulagið tekur til áranna tvö þúsund og tvö til tvö þúsund og sex að báðum árum meðtöldum eða til þess tíma þegar lög um fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og upplýsingaskylda þeirra tóku gildi með yfirlýsingunni skuldbinda stjórnmálasamtökin sig jafnframt til

veita viðtöku og birta upplýsingar um framlög til einstakra frambjóðenda vegna forvala eða prófkjara innan stjórnmálasamtaka fyrir alþingis og sveitarstjórnarkosningar á tímabilinu frá fyrsta janúar tvö þúsund og fimm til þrítugasta og fyrsta maí tvö þúsund og sjö enda fari slík úrvinnsla og birting upplýsinga fram með fullu samþykki og þátttöku viðkomandi frambjóðenda

að báðum árum meðtöldum fái ríkisendurskoðun slíka lagaheimild skora stjórnmálasamtökin á frambjóðendur sína að veita stofnuninni allar fyrirliggjandi upplýsingar um framlög til þeirra á umræddu tímabili hæstvirtur forseti í samræmi við viljayfirlýsingu stjórnmálasamtakanna mæli ég því hér fyrir frumvarpi sem flutt er af forustumönnum allra þeirra stjórnmálasamtaka sem sæti eiga á alþingi og byggt er á efni yfirlýsingarinnar er það samdóma álit þessara stjórnmálasamtaka að samræmd upplýsingagjöf um framlög til

ríkisendurskoðun verði veitt heimild til að taka við og birta upplýsingar um framlög til stjórnmálasamtaka og frambjóðenda þeirra aftur í tímann úrvinnsla og birting upplýsinga um framlög til einstakra stjórnmálaflokka byggist samkvæmt ákvæðinu á því að viðkomandi stjórnmálasamtök óski sjálf eftir slíkri úttekt með hliðsjón af framangreindum viljayfirlýsingum stjórnmálaflokkanna er það ljóst að þau stjórnmálasamtök sem að yfirlýsingunni standa munu öll beina slíkri ósk til ríkisendurskoðunar með sama hætti er það skilyrði úttektar á framlögum til einstaklinga aftur í tímann að einstakir frambjóðendur óski sjálfir eftir því að slík úttekt fari fram og miðli í því skyni upplýsingum til ríkisendurskoðunar í þessu sambandi skal tekið fram að ekki þykir unnt með hliðsjón af grundvallarreglum um bann við afturvirkni laga að leggja lagaskyldu á frambjóðendur um upplýsingagjöf aftur í tímann undirstrika ber að hlutverk ríkisendurskoðunar samkvæmt ákvæðinu er að taka við upplýsingum um framlög til stjórnmálasamtaka og frambjóðenda þeirra og birta þær með samræmdum hætti þær heimildir sem lagt er til að ríkisendurskoðun fái samkvæmt frumvarpi þessu eru í meginatriðum

jafnt til landsflokka sem og allra eininga sem undir þá falla þó er lagt til að stjórnmálasamtökum verði heimilt að undanskilja flokkseiningar ef tekur þeirra eru undir þrjú hundruð þúsund krónur a ári ef erindið frá stjórnmálasamtökum undanþiggur fleiri en þarna er heimilað ber ríkisendurskoðun að vísa því frá í öðru lagi er lagt til að ríkisendurskoðun verði veitt heimild að ósk frambjóðenda í forvali eða prófkjöri innan stjórnmálasamtaka fyrir alþingis og sveitarstjórnarkosningar

og níu hvað frambjóðendur varðar er lagt til að heildarfjárhæð framlaga til frambjóðenda á ársgrundvelli verði undir þrjú hundruð þúsund krónur geti hann beint einfaldri yfirlýsingu til ríkisendurskoðunar um að svo sé án þess að tilgreint sé nánar um sundurliðaðar upphæðir upplýsingum skal fylgja yfirlýsing viðkomandi stjórnmálasamtaka eða frambjóðenda um að upplýsingarnar séu veittar eftir bestu vitneskju getur ríkisendurskoðun kallað eftir nánari upplýsingum og skýringum ef hún telur annmarka á upplýsingagjöfinni í frumvarpinu er lagt til að frestur til að skila upplýsingum til ríkisendurskoðunar verði fimmtánda nóvember tvö þúsund og níu en að ríkisendurskoðun geti framlengt þann frest um allt að einn mánuð í fimmtu grein ákvæðis sem mælt er fyrir um að ríkisendurskoðun skuli taka við þeim upplýsingum sem til hennar er miðlað samkvæmt fjórðu málsgrein og birt er með samræmdum hætti niðurstöðu fyrir bestu stjórnmálasamtök og frambjóðendur þeirra um er að ræða heildarfjárhæð árlegra framlaga frá einstaklingum samkvæmt fyrir liggjandi upplýsingum heildarfjárhæð árlegra framlaga frá lögaðilum samkvæmt fyrirliggjandi upplýsingum og tilgreina skal sérstaklega þá aðila sem veitt hafa framlag að fjárhæð fimm hundruð þúsund krónur eða meira með hliðsjón af persónuverndarsjónarmiðum er ekki talið unnt að birta upplýsingar um nöfn einstaklinga sem veitt hafa fjárhæð að upphæð fimm hundruð þúsund krónur eða meira nema fyrir liggi ótvírætt samþykki þeirra fyrir slíku slík persónuverndarsjónarmið eiga ekki við þegar um lögaðila er að ræða þó er talið eðlilegt að hafi lögaðila krafist trúnaðar um styrkveitingar sínar til stjórnmálasamtaka eða einstakra frambjóðenda hvort sem það var gert með veitingu styrksins eða síðar skal slíkur trúnaður virtur þá er í sjöttu málsgrein kveðið á um að ríkisendurskoðun geti sett reglur um það með hvaða hætti framlög sem ekki eru bein fjárframlög skulu metin til fjár í sjöunda málsgrein er kveðið á um að ríkisendurskoðun skuli bundin trúnaði um allar upplýsingar sem stjórnmálasamtök og frambjóðendur miðla til hennar samkvæmt ákvæðinu að öðru leyti er leiðir af fimmtu málsgrein

beita viðurlögum samkvæmt ákvæðinu þar sem það felur ekki í sér lagaskyldu til upplýsingagjafar heldur byggist á frjálsu vali viðkomandi stjórnmálasamtaka

virðulegi forseti ég vona að þetta mál fái skjóta og góða afgreiðslu á alþingi að svo mæltu leyfi ég mér að leggja til virðulegi forseti að frumvarpi þessu verði að lokinni þessari